Monsieur le Président, l'Union européenne a fait beaucoup d'efforts pour le Soudan et le Soudan du Sud.

2005. C'était cela ou c'était la guerre, nous le savions très bien.

Aucun problème n'était résolu ni la citoyenneté, ni la monnaie, ni la question de la dette, ni, surtout, la question de la répartition du pétrole entre les deux pays, Soudan et Soudan du Sud.

On dirait que, tout à coup, l'Union européenne, qui a tant fait, a, quelque part, disparu de la scène.